kwestie wolności religijnej. W przedłożonym projekcie rezolucji naszej grupy, konserwatystów, nawiązującym do tekstu rezolucji ONZ w sprawie wolności religii i wyznania, w punkcie 23 podkreślamy, że wolność wyznania i swoboda wypowiedzi powinny być priorytetowo traktowane w każdym państwie demokratycznym i społeczeństwie. Mówimy o wolności religijnej, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że najbardziej dyskryminowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie, co potwierdza ostatni raport organizacji Open Doors.

Prześladowanie chrześcijan przybiera różne formy od dyskryminacji społecznej i środowiskowej, poprzez gwałty, aż po bestialskie mordy. To powinno wybrzmieć nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale także na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Nie możemy poprzestać na zapisach, ale musimy powołać stosowne gremia wyposażone w skuteczne instrumenty do zwalczania tego zjawiska. Wstrzymanie prześladowań chrześcijan musi być nie tylko priorytetem ONZ, ale także Unii Europejskiej, której założycielami byli wielcy chrześcijanie, tacy jak Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi czy Robert Schuman.